Pentru că a fost acum câteva luni în România, în plenul Parlamentului României, și a susținut guvernul PDL și a susținut măsurile de austeritate pe care acesta le promova, îi spun domnului Președinte Buzek că, de mai bine de o lună de zile, România nu mai are Parlament. De mai bine de o lună de zile, nu se mai țin întrunirile în Parlamentul României și nu se mai iau decizii, deoarece a fost fraudată legea pensiilor, așa cum v a spus colega mea, Daciana Sârbu. Faptul că președintele României, Traian Băsescu, nu ia atitudine ba mai mult, nu se dezice de astfel de practici pentru că PDL ul automat susține astfel de practici, frauda devenind practică parlamentară în România, sunt foarte interesat să știu dacă domnul Buzek mai susține în continuare PDL ul și puterea din România, dacă ar mai veni astăzi în Parlamentul României să susțină guvernul Boc.